Jakoby neviděl ty umírající lidi protestující na venezuelských ulicích, jakoby neviděl potírání opozice, potlačování legálních demonstrací, jakoby neviděl ty uvězněné ve venezuelských věznicích, ty mučené v těchto věznicích.

Podle mého názoru bychom měli říci těmto jevům ve Venezuele skutečně dost. Já bych chtěl vyslovit zásadní rozhořčení nad postupem vlád Řecka a Portugalska, které činí Evropskou unii neakceschopnou. Myslím si, že bychom skutečně měli zavést sankce, být akceschopnější a podpořit nevládní organizace a opozici ve Venezuele.